Monsieur le Président, Madame le Commissaire, chers collègues, tous les jours au sein de ce Parlement, nous nous efforçons de faire progresser l'Union européenne vers un espace de liberté, de sécurité et de justice, toujours plus efficace, plus proche des citoyens européens et à leur service. L'Union européenne est un espace au sein duquel l'état de droit doit prévaloir et où les droits de l'homme doivent être protégés, défendus et respectés.

Cette date tragique nous rappelle que nous ne pouvons pas relâcher nos efforts pour la sécurité des cinq cent millions de citoyens européens. J'estime que la liberté et la sécurité doivent être les deux piliers sur lesquels doit reposer notre politique antiterroriste. À cet égard, je souhaiterais rappeler que l'efficacité des mesures antiterroristes et le respect des droits de l'homme ne sont pas contradictoires, mais qu'ils constituent des objectifs complémentaires qui se renforcent mutuellement. Monsieur le Président, des détentions secrètes sans aucune accusation ni procès sont contraires à nos valeurs et doivent à l'avenir être tout simplement impossibles à mettre en œuvre sur le territoire européen.